Energie und Großindustrie sind strategische Wirtschaftsbereiche, für die sich eine wirtschaftsdiplomatische Initiative lohnt. Dazu ist einiges gesagt. Aber auch der Mittelstand der Europäischen Union ist Wachstumsträger, ist Hoffnungsträger. Mit vielen Freihandelsabkommen ermöglicht die EU, ermöglicht die Kommission Wachstum in Auslandsmärkten und immer bessere Rahmenbedingungen. Das ist auch eine Einladung an die linke Seite im Parlament, doch das Freihandelsabkommen TTIP zu unterstützen, denn auch dadurch bekommen wir bessere Rahmenbedingungen, globale Exportkontakte. Auch viele Mitgliedstaaten unterstützen durch Exportabsicherung und den sehr guten Service der Auslandshandelskammern entsprechende Initiativen. Aber ich glaube, wir können mehr tun. Die Kommission könnte ihre globalen Netzwerke stärker für Wirtschaftskontakte nutzen, und auch die Delegationen des Parlaments, das ist eben angesprochen worden, können interessierte Unternehmen mit zu den Delegationsreisen nehmen. Wir hätten sogar ein Budget wir haben richtig viel Geld im Parlamentshaushalt, um diese Dinge zu organisieren. Also, Europa bleibt hier unter seinen Möglichkeiten, und es sollte doch in Kooperation mit den Mitgliedstaaten und auch mit den Auslandshandelskammern gelingen, das globale Auslandsgeschäft gerade für die kleinen und mittleren Firmen zu erleichtern, zu stärken. Es wäre angebracht, wenn die Kommission die unter Kommissar Antonio Tajani bereits begonnene Initiative noch intensiver fortführt zumal unsere Unternehmen im Ausland immer auch ein positiver Botschafter der europäischen Idee sind.